ala lepa, predsednik, kolegi in kolegice, državna sekretarka. Zdaj, pri tej razpravi o spremembi enega člena enega davčnega zakona seveda lahko govorimo z različnih zornih kotov, eni seveda lahko govorite o neki računovodski zadevi, o neki minorni finančni zadevi, drugi seveda o tudi o tem, kako bojo imeli to velike fiskalne učinke na državni proračun, skoraj se bo tega država zrušila in tako naprej, ni tukaj nič jasnega, koliko se bo to dalo, tretji o efektivni davčni stopnji in tako naprej, lahko se pa reče tudi drugače. Ta stališča poslanskih skupin dejansko predstavljajo odnos poslanskih skupin do športa in urejanja športa, odnos predvsem do tega, ali naj šport ureja predvsem država, ali naj šport ureja tudi zasebni sektor, gospodarstvo in tako naprej, ja, tudi v gospodarstvu so državna podjetja, vem to, ampak vsekakor bi s tem dali večjo moč, večjo vlogo zasebnemu sektorju, da zasebni, da se najde povezava med zasebnim sektorjem gospodarstva in športom. Jaz ne morem zelo veliko govoriti o tem, kakšne multiplikativne učinke ima to lahko za državo, kajti športniki so tisti, ki dejansko predstavljajo državo, ki so promotor države in so seveda lahko tudi promotor gospodarstva, in tukaj se kaže, gospe in gospodje, temeljni odnos koalicije do urejanja športa, ki je bil vedno zelo pomembna zgodba v zgodovini, glejte, tukaj seveda imamo različne načine financiranja športa danes v svetu, eni temelji bolj na zasebnih odnosih, da zasebniki dajejo v šport, predvsem je to v, če želite, kapitalističnih gospodarstvih, če pa pogledate malo zgodovino, boste pa videli, da v najbolj trdih socialističnih družbah je vedno država skrbela za šport in mladino, in tukaj v tej stališčih, večini teh stališč je bilo dejansko rečeno: "Ne, ne, mi ni treba, da delajo to zasebniki, saj bo država uredila, in imamo zakon o športu in imamo ministrstvo in tam je dvajset milijonov rezerviranih za šport in država že ve, komu in kako in zakaj in kaj ne da športu." Država je tista, ki naj vse ureja do zadnje podrobnosti in tako naprej, na tem temelji filozofija vseh teh mnenj, ki temeljijo na tem, naj se krepi državni intervencionizem tudi v športu, tukaj gre za državni intervencionizem in se enostavno preprečuje to, da bi zasebni sektor s svojo podjetniško, če želite, vlogo podjetniško inspiracijo dejansko omogočil večje financiranje športa in da bi bil ta gospodarstvo in šport bolj povezana, in vsi boste govorili: "Ja, gospodarstvo in šport naj bosta povezana, gospodarstvo in znanost, gospodarstvo in kultura in tako naprej in tako naprej." vendar ko gre za minorno, če želite, računovodsko finančno zadevo v nekem členu zakona, ne, tukaj pa ne, ampak filozofija je, ne, mi bomo vedeli, država je tista, ki najbolj ve, koga ni financira in kako naj financira, oprostite, gospe in gospodje, vaša stališča kažejo na dejansko to filozofijo, ampak zgodovina je povozila to filozofijo, zgodovina je zavrgla, na smetišče je dala tovrstno filozofijo in vlogo države v športu, ta stališča se mi zdijo morda malo podobna, kot da bi jih bral pred petdesetimi leti, tako da s tega zornega kota, glejte, tukaj je res malo vprašljivo, ali boste dali večji pomen zasebni iniciativi ali ne, za to gre tukaj, za čisto takšno vprašanje, drugo vprašanje, mi bomo in v več stališčih poslanske skupine je bilo, sistemsko bomo to uredili. Kdo mi? Ja, spet bo država tista, ki bo nekaj sistemsko urejala po nekih merilih in tako naprej in zadušila zasebno pobudo, kajti država je spet vsemogočna in tako naprej, čim bolj jo treba krepiti in naj poseže tudi do zadnjega športnega društva, kaj in kako in kdo ne tam dejansko denar dobi, za to filozofijo gre tukaj, oprostite, ampak glejte, to je zgodovina je pometala to filozofijo, tako da s tega zornega kota, glejte, jaz mislim, da je to malo arhaično gledano, če sem milo rečeno arhaično, zdaj, druga zadeva, kar je tukaj seveda pomembna, kako bo to vplivalo na fiskus, ejte, gospe in gospodje, če naše finance so takšne, da ne bo to nič vplivalo na fiskus, nič, niti promilsko ne bo vplivalo na fiskus. In kativnost tovrstnih rešitev je veliko večjih, kakorkoli že, ne misliti, da ima država vedno najboljši pod narekovajih nos, da ve, koga spodbujati v športu, ejte, tudi danes verjetno kaže na to, da verjetno če bi država financirala Tino Maze, verjetno ne bi bilo toliko zlatih in srebrnih in ne vem olimpijskih medalj in tako naprej, tipičen primer pa še marsikdo, ampak, ne, to je treba zadušiti, to ni treba spodbujati, to ni treba spodbujati, ker država je tista, ki najbolj to ve, in tukaj finančnih učinkov, gospe in gospodje, javne finance se zaradi tega ne bodo popolnoma nič zrušile in nič se ne bo dejansko zgodilo, zdaj, tukaj nisem nobene poslanske skupine posebej omenjal, ampak ena je rekla, da je to treba dati celo na ustavno presojo in tako naprej, pa dajte biti resni no pa ne mislim, čakajte, zate, ker bo nekdo dal donacije, to treba dati na ustavno presojo, glejte, to je stališče, če bo razprava, bom povedal, katera poslanska skupina je to rekla, glejte, to, ke berete, mislim, vsaj en malo, dajte malo racionalna, malo preberite, preden ni ni vse tisto, kar nekdo napiše, tudi res, tako da, a veste, zdaj, tukaj naslednja zadeva, o kateri bi rad seveda še povedal, o zlorabah, in tisto, kar me pri teh zlorabah zelo, skratka ni organa, ki bo nadzoroval vse možne in nemožne zlorabe, tukaj gre spet za osnovno filozofijo vse te koalicije, ki je je, da bo zasebni sektor vsako zadevo zlorabljal in da bo, da je podjetnik seveda tisti, ki je sovražnik te družbe te države in bo zlorabljal na vsakem momentu, kar se bo dalo zgoditi, kar se bo dalo na kjerkoli dejansko narediti, glejte, gospe in gospodje, zaradi podjetnikov imamo danes zaposljivost, zaradi podjetnikov imamo danes ljudi, da ker delajo in da delajo, in ni obratno, in ni obratno, in tisto, kar me najbolj skrbi, in tukaj bi pa dejansko prosil gospo državno sekretarko, da nekoliko razloži tole, namreč mnenje vladi vlade pravi med drugim, tukaj to mnenje jaz nimam označeno po straneh, drugi je že prosil, če vlada lahko tudi strani napiše, da bomo lažje se sporazumevali, ampak tule na koncu četrte strani je stavek, piše, to preverjanje, se pravi preverjanje glede te donacije, ne, o tem, da ne bom vse bral, ne sodi na področje nadzora davčnega organa, sam pogoj pa ne sodi v davčno zakonodajo, prav tako ni določena sankcija za kršenje kateregakoli od zahtevanih pogojev, to se pravi pogojev, da se denar drugače uporabi in tako naprej, spoštovana gospa državna sekretarka, ta zakon ne določa sankcij, ker je to davčno materialni zakon, imamo pa tudi postopkovni zakon, če vas lahko povem, recimo zakon o davčnem postopku, najbrž veste ali pa ne veste, zato vam razlagam, če ne veste, da imamo tudi zakon o davčnem postopku, pokrivate davčno področje na ministrstvu za finance, poleg tega imamo tudi zakon o davčni službi in tudi zakon o davčni službi, ima, mislim da v triindvajsetem členu, določbo, ki se nanaša na davčni postopek, in zdaj mi povejte, kako in na podlagi katerih določb vsebinsko, ni treba členov, bo davčni organ v skladu z zakonom o davčnem postopku nadzoroval ta zakon, oziroma z drugimi besedami, ali ta zakon in določbe tega zakona ne spadajo pod zakon o davčnem postopku, glejte, ker če vi to rečete, da ne spadajo potem vas sprašujem naslednje. V v tem zakonu o davku dohodka pravnih oseb imamo stoprocentno olajšavo za raziskave in razvoj in vzamem primer, da podjetje x uveljavlja stoodstotno olajšavo za raziskave in razvoj tako, da da narediti en patentni izdelek inštitutu Jožef Stefan. A davčni organ lahko preverja to ali ne? Ker vi s tem, ko rečete, da davčni organ ni pristojen za to zadevo, poveste tudi, da ni pristojen, da nadzoruje denar, ki ga namenjajo in za katerega podjetja uveljavljajo olajšave za raziskave in razvoj, v tem primeru, ko sem vam rekel, da da inštitutu za delati, če vi to govorite, spoštovana vlada, glejte, potem jaz ne vem, kaj so vse tiste določbe, ki so izredno agresivne do davčnih zavezancev, na podlagi katerih mimogrede plačujejo davčni zavezanci kazni v tisočih evrov zaradi tega, ker prodajajo gobe na cesti ali pa peteršilj na tržnici, kaj pol velja v tej državi, če vlada pravi oziroma ministrstvo za finance, da to ne velja, in jaz vam zagotavljam, da po zakonu o davčnem postopku ima davčni organ vse pristojnosti, da to lahko gleda, jaz ne govorim zdaj, ali je to ekonomično ali ne, jaz govorim, a ima pristojnost ali ne, ker vi pravite v svojem mnenju, da nima, glejte, potem nima še marsikaj drugega, da dela, zakaj pol predpisuje tako zahtevne administrativne pogoje za uveljavljanje olajšave za raziskave in razvoj, saj nima pravice, da gleda pol to, kam je, davčni zavezanec dal ta denar, a je res dal za olajšave in razvoj in tako naprej, tako da tole skrbi tukaj, jaz upam, da tukaj gre za enostavno napako neko tipkarsko recimo temu ali kakorkoli, tako da, gospe, gospodje, jaz mislim, da prvič gre tukaj za temeljni odnos, prvič, odnos do tega, kako naj bi delovala država do športa in, drugič, seveda do tega, da je vlada in ministrstvo za finance reklo: "Ne, to ne bomo mi naredili, to je nesistemsko in mi bomo to sistemsko urejali." Gospe in gospodje, take stvari se ne urejajo sistemsko, kakorkoli že želite, tukaj gre za to, ali vi želite nekaj narediti, in če boste želeli nekaj narediti, boste imeli za to motiv, in ker boste imeli motiv, se bo to pol lahko tudi naredilo ali boste pa rekli: "Veste kaj, mi tega nočemo." In res, povejte mi: "Tega ne bomo naredili," pa brez teh argumentov, ker s temi argumenti, ki dejansko ne držijo, daste enostavno samo opoziciji, bom rekel, nekaj možnosti, da razpravlja in tako naprej, ker vse skupaj, glejte, res večina zadev je tukaj, ker ste povedali, zakaj ne boste tega podprli, malo za lase povlečeno. Hvala lepa.